til breytinga á höfundalögum númer sjötíu og þrjú frá nítján hundruð sjötíu og tvö með síðari breytingum þrjú frumvarpanna varða innleiðingu tilskipana á sviði höfundaréttar sem hafa þegar verið teknar upp í e e s samninginn þau eru í fyrsta lagi frumvarp um innleiðingu tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer sjötíu og sjö frá tvö þúsund og ellefu frá tuttugasta og sjöunda september þessa árs um breytingu á tilskipun frá tvö þúsund og sex númer hundrað og sextán um verndartíma höfundaréttar og tiltekinna skyldra réttinda tvö frumvarp um innleiðingu tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og átta frá tvö þúsund og tólf um tiltekna leyfilega notkun á munaðarlausum verkum sem lagt hefur verið fram á alþingi sem þingmál númer þrjú hundruð þrjátíu og fjögur og í þriðja lagi frumvarp um innleiðingu tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og sex frá tvö þúsund og fjórtán dagsett tuttugasta og sjötta febrúar þessa árs um sameiginlega umsýslu höfundaréttar og skyldra réttinda og leyfisveitingar yfir landamæri vegna netnotkunar á tónverkum á innri markaðnum önnur frumvörp eru frumvarp um tilteknar breytingar á fyrstu grein höfundalaga um eintakagerð til einkanota að ósk samtaka rétthafa sem fara með innheimti höfundaréttargjalds samkvæmt sjöttu málsgrein elleftu greinar laganna og svo þetta frumvarp sem lagt hefur verið fram á alþingi sem þrítugasta og þriðja þingmál í fimmta lagi frumvarp um breytingu á fyrsta kafla höfundalaga um endurskoðun á fyrirkomulagi svonefndra samningskvaðaleyfa sem hér er um að ræða sem er liður í heildarendurskoðun höfundalaganna a þrjú hundruð þrjátíu og þrjú hér sem þingmál endurskoðun höfundalaga vegna tækni og samfélagsbreytinga hefur verið til umræðu á alþingi allt frá árinu nítján hundruð níutíu og eitt sú heildarendurskoðun höfundalaga sem nú stendur yfir hófst í október tvö þúsund og níu við það tækifæri kynnti forveri minn í embætti háttvirtur alþingis og þáverandi hæstvirtur ráðherra katrín jakobsdóttir svonefnd leiðarljós fyrir endurskoðun höfundalaga þau eru svohljóðandi a eitt að höfundalög þurfa að vera skýr og auðskiljanleg í öðru lagi áhersla er lögð á að haldið sé lagasamræmi við önnur norræn höfundalög í þriðja lagi efla þarf virðingu fyrir höfundarétti með tilliti til menningarlegrar og efnahagslegrar þýðingar hans fyrir samfélagið í fjórða lagi réttarúrræði fyrir rétthafa þurfa að vera skilvirk og hafa forvarnargildi í fimmta lagi stuðla ber að því að notendur taki löglega kosti fram yfir ólöglega eintakagerð í sjötta lagi höfundalög eiga að stuðla að jafnvægi á milli rétthafa og notenda í sjöunda lagi leggja ber áherslu á leiðbeiningar og fræðslu um höfundarétt fyrir rétthafa sem og notendur og í áttunda lagi áhersla er lögð á mikilvægi alþjóðlegs samstarfs á sviði höfundaréttar upphaflega stóð til að heildarendurskoðun höfundalaga færi fram í áföngum og væri að fullu lokið árið tvö þúsund og tólf þau áform gengu þó ekki eftir meðal annars vegna fjárskorts en verkefnið hefur ekki haft sérstaka fjárveitingu á fjárlögum því má ætla að vinna við heildarendurskoðun höfundalaganna muni standa áfram um nokkurt skeið en þó vil ég segja að verkinu miðar svo sem ágætlega áfram þótt enn eigi auðvitað eftir að fjalla um þetta hér á þinginu fyrsti áfangi endurskoðunar höfundalaga kom fram í frumvarpi sem varðar lög númer níutíu og þrjú frá tvö þúsund og tíu þar sem hugað var að starfsumhverfi bókasafna afnotum sjón og heyrnarskertra af höfundavörðu efni og tekin upp skilvirk úrræði til að bregðast við höfundaréttarbrotum þar með talin heimild til að setja lögbann á aðgengi að vefsíðum sem taldar eru uppspretta ólöglegrar dreifingar á höfundaréttarvörðu efni það frumvarp sem hér er mælt fyrir felur í sér annan og þriðja áfanga í heildarendurskoðun höfundalaga tilgangur frumvarpsins er tvíþættur annars vegar er lagt til að færa fyrsta kafla höfundalaga sem fjallar um réttindi höfunda og fleira til samræmis við þróun höfundalaga í öðrum norrænum ríkjum einkum með tilliti til tilskipunar evrópuþingsins og ráðsins númer tuttugu og níu frá tvö þúsund og eitt dagsett tuttugasta og annan maí árið tvö þúsund og eitt um samræmingu tiltekinna þátta höfundaréttar og skyldra réttinda í upplýsingasamfélaginu hins vegar er tilgangurinn með endurskoðun laganna að lögfesta breytt fyrirkomulag á samningskvaðaleyfum og með samningskvaða er átt við að ákveðið er með lögum að notendur verka sem varin eru af höfundarétti sem gert hafa samning við höfundaréttarsamtök um notkun á verkum aðildarfélaga eða félagsmanna þeirra til dæmis með ljósritun skuli einnig vera heimilt að nýta verk höfunda sem standa utan samtakanna þetta fyrirkomulag auðveldar notkun verka til hagsbóta fyrir rétthafa og notendur í þeim tilvikum sem um mikla notkun fjölda verka er að ræða sem dæmi um slíkt má nefna ljósritun fyrir kennslu eða flutning tónlistar í útvarpi rétt er að benda háttvirtum þingmönnum á að í fylgiskjali númer eitt með frumvarpinu er að finna samanburð á ákvæðum gildandi laga og þeim breytingum sem verða ef frumvarpið verður að lögum þessi samanburður ætti að auðvelda háttvirtum þingmönnum að glöggva sig á efni frumvarpsins og áhrifum þess virðulegi forseti vík ég nú að einstökum greinum frumvarpsins hvað varðar fyrstu grein er það svo að hugtakið eintakagerð fær nýja skilgreiningu jafnframt er lagt til að notað verði orðasambandið að gera verk aðgengileg í stað hugtaksins birting hvað varðar aðra grein er þar tilgreint hvenær verk telst löglega birt og hvað telst útgáfa verka sem hefur meðal annars þýðingu fyrir ákvæði öðrum kafla laganna um takmarkanir sem miðast ýmist við löglega birt eða útgefin verk hvað sem fjalla um gagnagrunna falli brott hvað varðar fjórðu grein er þar staðfest að hlutir sem njóta verndar samkvæmt lögum um hönnunarvernd númer fjörutíu og sex frá tvö þúsund og eitt geta notið samhliða verndar samkvæmt höfundalögum virðulegi forseti nokkur orð um breytingar á samningskvöðum og ný samningsákvæði í frumvarpinu er lagt til að lögfest verði fjögur ný samningskvaðaákvæði það var lagt til að tekið verði upp hugtakið samningskvaðaleyfi um þá heimild sem notendur fá til nota á verkum á grundvelli samningskvaða í fimmtu grein er ákvæði sem er nýmæli þar er lagt til að opinberum skjalasöfnum og bókasöfnum verði veitt heimild til stafrænnar afritunar af safnkosti slíkum og að gera slíkt afrit aðgengilegt almenningi til dæmis á veraldarvefnum að uppfylltum skilyrðum um samningskvaðaleyfi hvað varðar sjöttu grein er þar fjallað um endurbirtingu listaverka í almennu fræðsluefni gagnrýni og vísindalegri umfjöllun ákvæðið felur í sér töluverða breytingu og útvíkkun samningskvaða frá gildandi lögum með því að gera samninginn er veitir samningskvaðaleyfi er notanda auðveldað að afla heimilda til dæmis þegar um endurbirtingu margra verka í einu lagi er að ræða svo sem við útgáfu alfræðirita sú heimild til samninga sem fæst með sjöttu grein frumvarpsins er meðal annars til þess falin að leysa langvarandi deilumál milli listasafna og myndstefs um endurgjald fyrir birtingu safnmunaskráa á veraldarvefnum vík ég þá að áttundu grein því ákvæði sem þar er birt er ætlað að koma í stað samningskvaðaákvæðis um ljósritun sem er að finna í a lið fimmtándu greinar í gildandi lögum en með víðtækara gildissviði sem nær nú til eintakagerðar af útgefnum verkum til notkunar innan stofnana samtaka og fyrirtækja vegna eigin starfsemi þeirra þar með talin upptöku úr hljóðvarpi og sjónvarpi í níundu grein er ákvæði sem er nýmæli lagt er til að opinberar stofnanir geti samið um leyfi til að gera eintök af upptökum og útsendingum hljóðvarps og sjónvarps til afnota fyrir blinda sjónskerta og heyrnarlausa í tíundu grein er fjallað um heimild til útsendinga á útgefnum verkum í útvarpi og vegna annars opinbers flutnings sem ekki felur í sér miðlun efnis í elleftu grein er fjallað um endurvarp hljóðvarps og sjónvarpsútsendinga um kapalkerfi í tólftu grein er ákvæði sem er nýmæli með því er lagt til að útvarpsstöðvar geti samið um leyfi til endurnýtingar á verkum úr safni sínu tilgangur ákvæðisins er að auðvelda útvarpsstöðvum uppgjör við rétthafa þegar veittur er aðgangur að áður útsendu efni úr safni þeirra til dæmis eftir pöntunum með því að það er gert aðgengilegt á netinu eða þegar um endurútsendingu er að ræða ég tel mikilvægt út frá menningarlegu sjónarmiði að hægt sé að endurnýta eldra efni útvarpsstofnana bæði ríkisútvarpsins og einkarekinna útvarpsstöðva ég vil vekja sérstaka athygli á fjórtándu grein annarri málsgreinar a lið þar er ákvæði sem er nýmæli með því er lagt til að tekinn verði upp almenn heimild samninga um leyfi til nota á verkum í afmörkuðum vel skilgreindum tilvikum með tilkomu netsins og þeim nýju miðlunarmöguleikum sem það býður upp á er ljóst að um fleiri og fleiri tilvik getur verið að ræða þar sem nauðsyn er á einföldum leiðum til að semja um víðtæka notkun til dæmis innan safna vegna varðveislu og miðlunar menningararfsins án þess að til lagasetningar þurfi að koma í hvert sinn í b lið fjórtándu greinar er mælt fyrir um rétt rétthafa til þóknunar fyrir afnot verka þeirra á grundvelli samningskvaðaleyfis í c lið fjórtándu greinar er nýmæli um sáttaumleitan ef næst samningur um afnot verka með samningskvaðaleyfi heimilt verður að óska eftir sáttameðferð hjá sérstökum sáttasemjara sem tilnefndur er af ráðherra greinar fimmtán sextán átján tuttugu tuttugu og eitt tuttugu og þrjú og tuttugu og sex fela í sér uppfærðar tilvísanir milli ákvæða í höfundalögum með hliðsjón af öðrum breytingum samkvæmt frumvarpinu í sautjándu grein frumvarpsins er brottfelling fertugustu og fimmtu greinar a liðar í lögunum í stað hans mun koma tilvísun í þriðju málsgrein fertugustu og fimmtu greinar laganna til tuttugustu og þriðju greinar a liðar eins og lagt er til að henni verði breytt með elleftu grein frumvarpsins tuttugasta og önnur grein frumvarpsins felur í sér brottfellingu fimmtugustu og þriðju greinar a liðar í lögunum og í stað þess kemur ný fjórða málsgrein tuttugustu og sjöttu greinar a liðar í lögunum samanber fjórðu málsgrein a liðar fjórtándu greinar frumvarpsins í tuttugustu og fjórðu grein eru lagðar til breytingar á fimmtugustu og sjöundu grein höfundalaga um úrskurðarnefndir í höfundaréttarmálum til samræmis við aðrar breytingar sem leiða af frumvarpinu þar með talin ákvæði um sáttanefnd í c lið fjórtándu greinar frumvarpsins vík ég nú umræðunni að breytingum á lögbannsheimild en saman fimmtugustu og níundu grein a lið í höfundalögunum í tuttugustu og fimmtu grein frumvarpsins er mælt fyrir um tvenns konar breytingar á fimmtugustu og níundu grein a liðar í höfundalögunum annars vegar er um að ræða uppfært orðalag í fyrstu málsgrein fimmtugustu og níundu greinar a liðar með tilliti til annarra breytinga sem felast í þessu frumvarpi hins vegar er mælt fyrir um þá breytingu á annarri málsgrein fimmtugustu og níundu greinar a liðar að gefa skuli þjónustuþega í skilningi laga um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu númer þrjátíu frá tvö þúsund og tvö kost á að gæta hagsmuna sinna við fyrirtöku lögbannsaðgerðar eftir því sem því verður við komið til skýringar er hugtakið þjónustuþegi notað yfir þann aðila sem stendur fyrir meintri ólögmætri dreifingu höfundaréttarvarins efnis og lokun á netaðgangi beinist gegn eftir gildistöku laga númer níutíu og þrjú frá tvö þúsund og tíu sem innleiddu heimildina til að krefjast lögbanns á þjónustu milliliða eins og fjarskiptafyrirtækja hafa komið fram ábendingar um að hagsmuna þjónustuþega sé ekki nægilega gætt við málsmeðferð kröfu um lögbann við því að fjarskiptafyrirtæki miðli gögnum frá tiltekinni vefsíðu frumforsenda fyrir því að slíkur þriðji aðili geti gætt hagsmuna sína í lögbannsmáli er að honum berist vitneskja um fyrirtöku þess og niðurstöðu fái hann í hendur tilkynningu um fyrirtöku lögbannsmáls sem beinist að þjónustu sem hann veitir getur hann tekið upplýsta ákvörðun um að neyta réttar síns samkvæmt fjórtándu grein laga númer þrjátíu og eitt frá nítján hundruð og níutíu eða með því að óska eftir meðalgöngu í staðfestingarmáli á lögbannsaðgerð sem höfðað er fyrir dómstólum samanber tuttugustu grein laga um meðferð einkamála númer níutíu og eitt frá nítján hundruð níutíu og eitt þess ber þó að gæta að oft liggur ekki fyrir hver er fyrirsvarsmaður vefsíðu eða hvar hann sé að finna og því ekki unnt að uppfylla kröfu um tilkynningaskyldu til viðkomandi af þeim sökum er fyrirvari settur um aðgerðir samkvæmt ákvæðinu eftir því sem við verður komið eins og rakið er í fimmta kafla í almennum athugasemdum með frumvarpinu komu fram athugasemdir við samráðsferli frumvarpsins frá samtökum tónskálda og textahöfunda þess efnis að lögbannsheimild á þjónustu milliliða sem kom til með lögum númer níutíu og þrjú tvö þúsund og tíu hefði reynst rétthöfum torsótt í framkvæmd og þar er einkum vísað til málsmeðferðar hjá sýslumannsembættinu í reykjavík þessi umræða hefur vakið mig til umhugsunar um og ég hef áður nefnt það hér í þingsal hvort ástæða sé til að háttvirt allsherjar og menntamálanefnd alþingis taki til sérstakrar athugunar við meðferð þessa frumvarps og þá í samráði við innanríkisráðuneytið hvort ástæða sé til að lögfesta beinan aðgang rétthafa að flýtimeðferð hjá héraðsdómi í slíkum málum án þess að fyrst sé leitað til sýslumanns í þessu sambandi vil ég árétta þá skoðun að ég tel að það eigi að vera verkefni dómstóla að mæla fyrir um lokun aðgangs að vefsvæðum sem talin eru uppspretta fyrir ólöglega dreifingu á höfundaréttarvörðu efni það er í það minnsta mjög til umhugsunar að það sé verkefni stjórnsýslustofnana að mæla fyrir um einhvers konar ritskoðun eða lokun á netinu þá þarf samt sem áður að hafa það mjög hér í huga að tíminn skiptir máli ef um er að ræða dreifingu á ólöglegu efni ef þetta verður niðurstaðan þarf þannig að gera slíkar breytingar sem ég mæli með að háttvirt allsherjar og menntamálanefnd skoði það þarf að vera tryggt að málsmeðferð og hraði sé nægur en þó þannig að hagsmunir allra séu tryggðir þess vegna er lagt til hér að hagsmunir þeirra sem eru þjónustuþegar að það sé tryggt að þeir séu látnir vita og hafi upplýsingar um hvar málin séu stödd virðulegi forseti eins og ég nefndi fyrr í ræðu minni er þetta frumvarp afrakstur annars og þriðja áfanga í heildarendurskoðun höfundalaga sem er orðin mjög brýn vegna örrar þróunar á sviði tækni og samfélags einnig skiptir máli að fylgt verði eftir þróun í löggjöf nágrannaríkja íslands hvað þetta varðar í ítarlegri greinargerð með frumvarpinu er farið dýpra yfir hverja efnisgrein þess og þau atriði sem ég hef tæpt á hér í ræðu minni þá minni ég á fylgiskjal enn og aftur með frumvarpinu þar sem borin eru saman ákvæði gildandi laga og breytingar sem felast í frumvarpinu